Vreau să știți că în raportul meu voi propune înființarea unui Fond european pentru eficiență energetică și pentru energii regenerabile, care să ajute la mobilizarea fondurilor private, dar și a fondurilor publice, pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică pe teritoriul Uniunii Europene și doresc să am din partea Consiliului sprijin pentru această inițiativă importantă.